Die Zahlen sind uns alle bekannt Tausend Milliarden Euro an potenziellen Steuereinnahmen gehen uns pro Jahr verloren.

Das ist ungerecht, und das ist unfair.